Mais, à la lecture, ces mesures sont totalement dérisoires et décevantes au regard de l'urgence et de la gravité de la situation.

L'Union européenne se trouve actuellement face à une urgence il s'agit de stabiliser le flux migratoire. Mais elle doit aussi prévoir l'avenir et, si l'Afrique n'arrive pas à se développer, il y aura encore plus de migrants, plus de jeunes qui, tous connectés, iront chercher leur avenir en Europe, qui est encore l'eldorado à leurs yeux. Aujourd'hui, les deux tiers de la population africaine n'ont pas accès à l'énergie, à la lumière. Or, l'accès à l'énergie, c'est l'accès à l'eau, à l'eau potable, c'est l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité. Pourtant, l'Afrique a un réel potentiel de développement d'énergies renouvelables. Ce qui lui manque, c'est la capacité d'investissement. Alors, que faire? Le G20 a reconnu l'urgence de limiter le réchauffement climatique à deux degrés en 2100 par rapport à l'ère préindustrielle, mais la COP 21 va t elle savoir résoudre la question du financement?

Si l'on veut réduire et stopper le flux migratoire, l'Europe doit aider les pays d'Afrique, les aider à éduquer leurs enfants, à former leur jeunesse et leur procurer un emploi sur place. Mais aucun développement n'est possible dans un monde moderne sans énergie. Trop de temps a été perdu. Alors, oui, les États membres doivent prendre des mesures urgentes et décisives, sinon les générations futures d'Afrique et d'Europe nous reprocheront notre immobilisme. En contrepartie, les États d'Afrique doivent tout faire pour être des partenaires de l'Union européenne et lutter contre le terrorisme, contre l'immigration illégale et contre la radicalisation. Enfin, il serait temps que l'Union pour la Méditerranée ne soit pas qu'une coquille vide.